W warunkach recesji z reguły powinniśmy dążyć do tego, aby tworzyć nowe miejsca pracy, zwiększać konkurencyjność, sprzyjać obniżaniu cen, czyli krótko mówiąc, więcej korzyści dla obywateli.

Dlaczego?

Oby tego rodzaju praktyki nie miały miejsca.

Chciałbym także prosić, abyśmy mogli otrzymać w styczniu tego roku koncepcję dokładnego monitoringu realizacji tejże dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich.